Domnilor președinți, stimați colegi, aș vrea să vă pot ura un an bun și fructuos la începutul acestei noi sesiuni, dar contextul global și chiar rezultatele Consiliului pe care le discutăm astăzi ne prevestesc un an nu așa de ușor.

2017. Astăzi însă, ele se potențează și se accelerează reciproc. Apreciez faptul că la Consiliul European din decembrie s au abordat multe teme stringente și sensibile, dar sunt sceptic în privința atingerii tuturor obiectivelor stabilite. Aș vrea să punctez încă o dată problema migrației. Mai în glumă, mai în serios, dacă facem o analogie între Uniunea Europeană și încălzirea globală, atunci fenomenele migrației de masă sunt analoage cu fenomenele meteo extreme. Și, dacă o cauză a încălzirii globale este concentrarea și intensificarea activităților industriale, atunci, analog, centralizarea și polarizarea Uniunii sunt cauze clare ale fenomenelor migratorii.